Commissaris, ik heb de voorstelling van het tweede mobiliteitspakket met gemengde gevoelens gevolgd.

Maar ik ben niet overtuigd dat het pakket voldoende houvast biedt om onze klimaatverplichtingen na te komen. Tegen 2030 moeten onze lidstaten de uitstoot van de transportsector drastisch verlagen.

De Commissie had daarom strengere CO2 normen moeten voorstellen voor 2025

Alleen door een modal shift en een overstap naar groene wagens zal onze mobiliteit schoner worden.

Het glas is wat mij betreft halfvol, en ik wil spoedig aan de slag met dit pakket want ik zie ruimte voor verbetering.